Abkommen mit Russland hinsichtlich der Gaspreise zustande gekommen?

Aber es gibt eine ganz klare Position, auch meiner Fraktion Solche Fragen sind politisch zu behandeln und nicht mit Strafgerichten.